One wynikają z mojego szczerego przekonania, że wreszcie mamy sprawozdania, które wskazują na to, iż europejska polityka sąsiedztwa powinna być w dużo większym stopniu oparta o wartości, które dla nas są najważniejsze poszanowanie praw człowieka, wolność mediów, demokratyczne rządy.

To samo dotyczy naszych sąsiadów na wschodzie, a w szczególności kraju, który jest bezpośrednim sąsiadem Unii Europejskiej Białorusi.